Man braucht doch nur nach Dänemark zu schauen, nach Österreich oder auch nach Deutschland. Dort, wo wirklich der Klimaschutz vorangetrieben wird, sind neue Industrien entstanden, sind neue Technologien entstanden, sind viele Arbeitsplätze entstanden. Ich weiß zwar auch, dass das nicht jedes Land in demselben Tempo machen kann, aber die Bilanz ist doch eindeutig Wir gewinnen mit dem Klimaschutz, und wir verlieren nichts. Zur Warschau Konferenz möchte ich Folgendes sagen Ich habe an mehreren COPs teilgenommen. Die Erwartungen werden offensichtlich immer geringer. So geringe wie in Warschau habe ich aber noch selten gesehen. Herr Kollege Seeber, wenn Sie als Koordinator der größten Fraktion hier sagen, die EVP bekennt sich nach wie vor zum Klimaschutz, dann frage ich mich, warum Sie das hier sagen müssen. Gibt es denn in Ihrer Fraktion Zweifel daran, dass der Klimaschutz wichtig ist oder dass wir weiter gehen müssen, als wir mit dem Paket bisher gegangen sind?

Das ist nicht gut. Frau Kommissarin, wir werden natürlich neben der Finanzierung auch gefragt, was denn dieses reiche Europa bei der Minderung macht. Wir haben jetzt schon 20 CO 2 reduziert.